Hvala lepa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Pravzaprav sem se dolžen oglasiti, glede na to, da prihajam iz podeželja, kjer je kmetijstvo ena izmed zelo pomembnih panog, lahko rečem, da imamo to srečo, da v naših krajih še vedno vztrajajo ljudje na kmetijah, gospodarijo, imajo več živinorejo pa seveda z gozdom. Zakaj z gozdom? Ker se bom tukaj osredotočil na katastrski dohodek od gozda. Poglejte, v naših krajih je v zadnjem letu in pol lubadar, podlubnik zmrharil ogromne količine lesa. Nekaterim kmetom je pravzaprav celotno premoženje padlo in, človek bi seveda pričakoval, da se država na to, jaz pravim temu nacionalno katastrofo, odzove. Jaz sem večkrat zaprosil ministrico, da bi se o tem začeli pogovarjati. Ti ljudje niso dobili nič v pomoč. Je pa res to, kar je gospod Krejačič rekel, da imajo pa sedaj denarja ter pička, je pa, milo rečeno, rekel bi, poniževalno. Se morate zavedati tega, da les, ki je na tržišču, katerega je napadel lubadar, je petdeset procentov manj vreden oziroma odkupna cena tega lesa je petdeset in več procentov manj, kot pa je bila prej tržna cena tega lesa, in da so nekateri ljudje izgubili, lahko rečem, naslednjih petdeset let, gozda, v katerem, če bo sreča seveda in če se bo, ta gozd pogozdoval, lahko zraste v petdesetih letih nov gozd, nova nov etat, iz katerega bo lahko črpati. V teh petdesetih letih pa bo ta gozd neuporaben, seveda lastniki bojo pa plačevali še zmeraj katastrski dohodek ne glede dejstvo, da iz tega naslova dohodka ni. Res je tudi to, da je katastrski dohodek, delno tudi prihodek občin. Ta prihodek občin, se je uporabljal namensko za vzdrževanje gozdnih cest v, v občini, iz katere izhajam je teh cest dvainštirideset kilometrov, in je letno bilo treba nameniti ves katastrski dohodek za to, da se te ceste vzdržujejo in da se lahko normalno gospodari z gozdom. Zato jaz mislim, da je treba kmeta spoštovati, spoštovati, da vztraja na svoji zemlji, biti pri obdavčitvi zelo, zelo, zelo previden, pretehtati, ali se povečane stopnje izplačajo ali pa bojo te povečane stopnje potegnile za sabo, to, da bojo dejansko ljudje začeli opuščati kmetije in se bojo preseljevali v mesta. Kaj bo s to za naravno krajino, vemo. Ta naravna krajina se bo z leti zarasla in tudi tisti, ki, izhajamo iz turističnih občin, se zavedamo pomena, ki ga ima kmetijstvo, za turizem. In mislim, da v tej smeri je treba tudi razmišljati. Tako kot sem rekel, gozd je v bistvu banka za vsakega kmeta. In iz te banke lahko črpa, če je to normalno, v kolikor pride pa seveda do naravne katastrofe, se n, po po, podre njemu tudi banka in v takih primerih, je njegovo eksistenčno preživetje na teh kmetijah bistveno težje, kot pa če tega problema ne bi bilo. Zato tukaj z mesta tega apeliram še enkrat na ministrico za kmetijstvo, da razmisli o tem, da je treba ljudem, ki so bili prizadeti v zadnjem obdobju s strani lubadarja, prisluhne in poizkuša pomagati. Hvala.